No hace un mes, aprobamos una Resolución con el apoyo de una gran parte de la mayoría de la Cámara en Estrasburgo. En esa Resolución decíamos que cuando hubiera alguna novedad, la Comisión nos lo haría saber. La Comisión no nos ha dicho nada. La Comisión de Venecia se reunirá en junio no le damos tiempo para que se reúna. Aún no ha habido ninguna novedad que nos permita plantear un debate nuevo, que lo único que haría es arriesgar la unidad que esta Cámara ha conseguido con respecto al problema que puede plantear Polonia para la Unión Europea. Se nos dice hoy que se va a tratar de temas nuevos, no de leyes, sino de las intenciones de hacer leyes que tiene el Gobierno polaco. En primer lugar, los Parlamentos nunca debaten sobre intenciones. En segundo lugar, la política a la que ha hecho referencia el Grupo Socialista es una política interna de Polonia, y en eso este Parlamento jamás debe entrar. Pero, en tercer lugar, este Parlamento no puede condicionar un debate nacional. Nosotros somos el Parlamento Europeo, no el Parlamento polaco. Lo siento mucho.